Die Aufträge der Industrie und ihre Exporte bringen Einkommen in die Region. Daraus entstehen Arbeitsplätze und Kaufkraft, daraus entstehen Steuereinnahmen, daraus finanzieren wir soziale Errungenschaften. Das ist ein Teil des sozialen Europas der wohl wichtigste Teil. Wir sollten die Industrie deshalb hüten wie unseren Augapfel und Warnzeichen ernst nehmen. Erstens Investitionen bei energieintensiven Betrieben im Inland sind geringer als Abschreibungen das ist schleichende Deindustrialisierung. Wir sind Klima und Umweltweltmeister überdrehen wir diese Schraube weiter, machen andere Regionen unser Business.

Deshalb muss unsere Klimapolitik endlich wieder die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft im Auge haben. Zweitens Die großen Datenfirmen kommen nicht aus Europa von der Automobilindustrie bis zum Ladenbau. Wer aber die Daten zum Kundenverhalten heute kennt, bestimmt die Produkte von morgen.